framkvæmdasjóður aldraðra fær tekjur af sérstöku gjaldi sem skattstjórar leggja á þá eru skattskyldir samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt úr sjóðnum eru meðal annars veittir styrkir til byggingar öldrunarstofnana samstarfsnefnd um málefni aldraðra stjórnar sjóðnum og gerir árlega tillögur til heilbrigðis og tryggingamálaráðherra um úthlutun úr honum virðulegi forseti ég tel brýnt að frumvarp þetta hljóti afgreiðslu á haustþingi þannig að það fylgi fjárlagafrumvarpi og leyfi mér því að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðis og trygginganefndar og til annarrar umræðu